Signor Presidente, onorevoli colleghi, Hakainde Hichilema, leader dell'opposizione, è stato arrestato con l'accusa di tradimento poiché il suo convoglio ha ostacolato il passaggio di quello del Presidente Lungu, mentre entrambi procedevano sulla stessa strada. Sembra incredibile, eppure è successo davvero. A tal punto si è arrivati, pur di eliminare o limitare l'opposizione politica in Zambia e, come se non bastasse, alcuni suoi collaboratori, anch'essi posti agli arresti, sono stati sottoposti a torture di vario genere. La forza e la qualità di un governo stanno anche nel permettere critica e dissenso, se si vuole crescere e giungere all'elaborazione di politiche che portino progresso e sviluppo per il paese. Hichilema e tutti coloro che sono stati arrestati insieme a lui devono essere rilasciati immediatamente, considerata anche la recente sentenza di proscioglimento per ingiuria. Allo stesso tempo, va aperta un'indagine volta a verificare se veramente ci sono state violazioni dei diritti umani nei confronti degli arrestati e, in tal caso, perseguire i colpevoli. Alla luce dei recenti accordi di cooperazione, ritengo necessario che l'Unione europea utilizzi la leva economica nei confronti del governo di Edgar Lungu finché non vi sia un pieno rispetto dei diritti dell'opposizione e dei diritti umani.